flutningsmenn að þessu máli eru ásamt mér allnokkrir þingmenn

þetta frumvarp var flutt á síðasta þingi að lokinni fyrstu umræðu var málinu vísað til efnahags og viðskiptanefndar skattanefndar kallað eftir umsögnum og málið rætt í nefndinni en ekki afgreitt þaðan þess vegna er það flutt að nýju þess ber að geta núna strax í upphafi málsins að þetta mál hefur fengið meiri athygli heldur en ég hugði í upphafi það eru mjög margir sem hafa fylgst með þessu máli sérstaklega íbúar á þeim svæðum þar sem húshitunarkostnaður hefur verið mestur það er líka þannig að þetta mál eftir að var kallað eftir umsögnum frá ýmsum hagsmunaaðilum þeim sem þekkja til sveitarfélögum sérstaklega á köldum svæðum og sérfræðingum sem hafa unnið að þessum málum það er varðandi hina svokölluðu varmadælur er það ljóst að það er mikill og víðtækur stuðningur við þetta mál ég vek líka athygli á því að þetta mál er flutt hér eins og ég nefndi af fjöldanum ölllum af þingmönnum úr þessum fjórum stjórnmálaflokkum þess vegna má ætla að stuðningurinn við þetta mál sé býsna almennur ég trúi því þess vegna að málið sé þannig núna á vegi statt að það megi afgreiða það núna á allra næstu vikum að mínu mati er engin þörf á því að kalla að nýju eftir umsögnum þær umsagnir lágu fyrir núna á haustdögum ég get fullyrt það að innan efnahags og skattanefndar ár mikill og almennur áhugi á því og vilji til þess að afgreiða málið hins vegar eins og menn vita í örtröðinni og látunum sem voru hér síðustu sólarhringana á septemberstubbnum tókst nú ekki að afgreiða þingmannamál eða önnur slík mál þrátt fyrir að um þau mál væri bærileg samstaða eins og virðist vera með þetta mál sem hér er um að ræða

kjarni þess er mjög einfaldur það er gert ráð fyrir því verði þetta frumvarp samþykkt að svokallaðar varmadælur sem nú bera tuttugu og fimm prósenta virðisaukaskatt tuttugu og fimm komma fimm prósenta virðisaukaskatt eru sem sagt í hærra skattþrepinu að það verði heimilt að endurgreiða þennan virðisaukaskatt vegna kaupa á þessum varmadælum og tengdum búnaði til húshitunar ég ætla aðeins að fara yfir forsögu málsins og rekja og setja það í eðlilegt samhengi eins og við vitum hefur húshitunarkostnaður víða á landsbyggðinni verið mjög sligandi fyrir afkomu margra heimila við verjum nokkru fé til þessarar niðurgreiðsla ætli það sé ekki nálægt einum milljarði króna á ári eða svo þetta hefur stundum gengið vel stundum hefur okkur ásamt það vel að ná fjármagni til þessara verkefna þá hefur það birst í því að niðurgreiðslurnar hafa aukist og það hefur haft jákvæð áhrif á húshitunarkostnaðinn það tókst þokkalega til á fyrstu árum þessarar aldar sem gaf kannski vísbendingu um það að framhaldið gæti verið í samræmi við það hins vegar hefur slegið í bakseglin ég held að

að mínu mati þjónar litlum tilgangi við þessar aðstæður kjarni málsins er hins vegar bara sá að það hefur eiginlega gerst tvennt á sama tíma og við höfum verið að draga saman nokkur seglin í niðurgreiðslum til húshitunarkostnaðar þá hafa lífskjör fólks verið að versna eins og allir vita af ástæðum sem allir þekkja atvinnustigið er lægra þess vegna hefur þetta orðið miklu þyngra í heimilisbuddunni húshitunarkostnaðurinn heldur en oft áður ég lagði fram á sínum tíma fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi raunar þar sem ég óskaði eftir því að það yrðu birtar dregnar saman upplýsingar um þróun húshitunarkostnaðar á þessari öld

skoðaðir ferns konar húsakynni hundrað fermetra hús hundrað fjörutíu fermetra hús hundrað áttatíu fermetra hús og tvö hundruð fimmtíu fermetra hús myndin af þessu er býsna skýr ég tek sem dæmi kostnaður við að hita hundrað áttatíu fermetra húsnæði í dreifbýli á dæmi rarik er núna talið vera tvö hundruð þrjátíu og átta þúsund krónur hann var á sama að verðgildi fyrirgefiði það er nú ekki rétt hjá mér að sé sama jú á núgildandi verðlagi var þetta hundrað sextíu og sex þúsund árið tvö þúsund og fór lægst niður í hundrað þrjátíu og átta þúsund árið tvö þúsund og tvö hækkunin frá árinu tvö þúsund er þess vegna fjörutíu og þrjú prósent á þessum orkuveitusvæðum það er í dreifbýlinu þar er ástandið eins og allir vita verst en hvorki meira né minna en sjötíu og tvö prósent hækkun nærri um þrír fjórðu sé árið tvö þúsund og tvö tekið til viðmiðunar en þá fór raungildið á kostnaðinum húshitunarkostnaðurinn neðst á þessu tímabili síðan ef við skoðum hins vegar húshitunarkostnaðarsvæði orkuveitu reykjavíkur kemur dálítið athyglisverð mynd upp þá er það þannig að sambærilegt húsnæði eins og ég var hér að fara yfir kostar að kynda það níutíu og þrjú þúsund krónur á ári núna eftir síðustu hækkun

þá var það sjötíu og tvö þúsund krónur á verðlagi ársins í ár það auðvitað vekur miklar spurningar um rekstrarforsendur og hvernig staðið var að málum hjá orkuveitu reykjavíkur að láta sér detta það í hug að það gæti verið eðlilegt eða væri sjálfbært að húshitunarkostnaður væri sjötíu og tvö þúsund krónur eftir allt sem þær hremmingar sem höfðu þá yfir það fyrirtæki gengið væri í raun og veru húshitunarkostnaðurinn taxtar orkuveitunnar lægstar að raungildi í raun og veru á þessu ári þegar fyrirséð var og ljóst var að allar hremmingarnar voru búnar að dynja yfir fyrirtækið

í byggðaáætlun eða tillögu til byggðaáætlunar sem

var sagt að hitaveituvæðingin í landinu hefði náð hámarki ég er ekki alveg viss um að það sé alveg hundrað prósent rétt en í byggðaáætlunartillögunni var hins vegar kveðið á um það að það væri ekki vænlegt að halda áfram jarðhitaleit að minnsta kosti að miklu marki þess ár í stað bent á aðrar lausnir til umhverfisvænnar orkuöflunar sem mætti styrkja með svipuðum hætti og hitaveitur hafa verið styrktar og í því sambandi var meðal annars vísað á notkun á varmadælum í rauninni svo ég nefni það nú og haldi því til haga var líka nefnt til sögunnar að það mætti á ýmsum tilvikum taka upp einhvers konar lurkakyndingu ég á nú ekki von á því að það yrði nokkuð almennt að menn færu að ganga á fjörur og hirða reka enda eru nú ítök í þeim væntanlega bundin að nokkru leyti eignarréttinum eins og við þekkjum að þessu gamni slepptu var hins vegar vísað til þessara varmadælna í framhaldi af því kynnti ég mér þau mál nokkuð orkusetrið á akureyri hefur mjög unnið upplýsingar um þessi mál og farið mjög yfir þetta á þeirra heimasíðu orkusetur punktur is varmadælur er að finna mikinn fróðleik um þetta því er meðal annars lýst þannig með leyfi virðulegs forseta varmadælur hafa notið síaukinna vinsælda á norðlægum slóðum þar sem þörf er á upphitun húsa stóran hluta ársins í svíþjóð eru til dæmis níutíu og fimm prósent allra nýbygginga útbúnar varmadælum ísland hefur ákveðna sérstöðu þegar kemur að húshitun þar sem langstærsti hluti bygginga er hitaður með ódýrum jarðvarma um átta prósent notenda kynda þó hús sín með rafhitun þar sem varmadælur kæmu í sumum tilfellum til greina sem vænlegur kostur til að draga úr orkunotkun síðan er farið yfir það hvernig

vandinn í þessu máli er hins vegar sá að stofnkostnaður við varmadælurnar er talsverður það hefur hamlað því að ýmsir sem vilja reyna að lækka sinn orkukostnað hafi talið það vera endilega skynsamlegt rekstrarkostnaðurinn líka einhver til staðar þetta er náttúrlega nýtt fyrirbrigði menn eru nokkuð hikandi við að fjárfesta í varmadælum þegar við skoðum þetta kemur það í ljós að varmadælurnar bera sem sagt tuttugu og fimm komma fimm prósenta virðisaukaskatt eru í hærra þrepinu það verður auðvitað þess valdandi að það dregur úr áhuga manna til að nýta varmadælurnar hugsunin með frumvarpinu er þá þetta

og hvetja þannig fólk til þess þar sem orkukostnaðurinn er hæstur að kaupa sér varmadælur og setja það við húshitunarbúnaðinn sinn í húsum sínum og lækka þannig orkukostnaðinn ég hef heyrt fjölmarga sem hafa nýtt sér þetta sem halda því fram að þetta sé nú þegar orðið býsna hagkvæmt en sú hagkvæmni komi ekki fram nema á nokkuð löngum tíma þess vegna er þetta frumvarp hér flutt til þess í rauninni að gera þetta enn þá ákjósanlegra og eftirsóknarverðara að taka upp þetta fyrirkomulag um húshitunarkostnað og stuðla þannig að því að lækka húshitunarkostnaðinn nú fer því fjarri auðvitað að þetta leysi öll heimsins vandamál þegar kemur að húshitunarkostnaði það gerum við okkur auðvitað ljóst en þetta getur verið liður í því að lækka þennan kostnaðarlið þennan sára kostnaðarlið svo er þetta náttúrlega líka orkusparandi þar með í eðli sínu og er ekki eitt af því sem við erum að stefna að í heimi sem nýtir gríðarlega mikla orku þar sem orkunotkunin fer árvaxandi þar sem menn óttast jafnvel þá hluti af þeirri svo ég tali nú svolítið virðulega um þetta mál er það ekki þá hluti af þeim skyldum heimsskyldum okkar skyldum okkar við umheiminn að stuðla að því að draga úr orkunotkuninni ef það mætti verða gert til dæmis með þessu fyrirkomulagi ég ætla í sjálfu sér ekkert að hafa mjög mörg orð um þetta til viðbótar einu vil ég þó bæta við það er til viðbótar við þetta eru önnur opinber gjöld aðflutningsgjöld ég kann nú ekki nákvæmlega að telja þau en þau eru sannarlega til staðar ég tel að það væri skynsamlegt eins og nefnt er hér í greinargerðinni sem fylgir þessu frumvarpi okkar þingmannanna að það væri eðlilegt að ríkið afnæmi tolla og endurgreiði jafnframt því að endurgreiða þennan virðisaukaskatt af varmadælum að minnsta kosti tímabundið til þess að fá hina fullu virkni til þess að stuðla sem best að því hvetja sem mest til þess að menn fari þessa leið til þess að lækka húshitunarkostnaðinn ég held af því ég sé nú að hæstvirtur fjármálaráðherra heiðrar mig með því að sitja undir þessari umræðu er þetta búið að vera ansi mikið verkefni held ég á okkar pólitíska ferli beggja að hyggja að þessum húshitunarkostnaðarmálum á landsbyggðinni víða stundum höfum við unnið sæmilega sigra sundum höfum við líka mátt þola töp þetta frumvarp þó sé kannski ekki talið eitt af stærstu málum þessa þings skal viðurkennt þó ég sé fyrsti flutningsmaður þess að það getur skipt hér miklu máli það sem ég vil líka undirstrika í þessum efnum er það að sá hluti landsins sem býr við þessa vondu kosti að þurfa að borga stóran hluta af sínum ráðstöfunartekjum

er ótrúlega lítill menn hafa áætlað að hér geti verið um að ræða svona þrjátíu til þrjátíu og fimm þúsund manns af þrjú hundruð þúsund manna þjóð kannski svona tíu prósent af þjóðinni sem er að búa við þessa afarkosti ég tel einfaldlega að við eigum að hefja svona mál langt upp fyrir svona pólitískt

og við eigum einfaldlega að reyna að sameinast um að leiðrétta þessa þjóðfélagslegu meinsemd sem ég vil kalla þetta vegna þess að þetta er auðvitað með öðru mjög þess valdandi sem við höfum verið að sjá og er gríðarlegt áhyggjuefni sem er byggðaþróunin í landinu yfir langt tímabil virðulegi forseti ég þarf í sjálfu sér ekki að kvelja menn með mikið lengri ræðu en þetta þetta eins og ég sagði þetta mál hefur fengið nokkra umfjöllun fékk mjög jákvæð viðbrögð frá fulltrúum allra stjórnmálaflokka og í efnahags og skattanefnd þar sem fulltrúar stjórnmálaflokkanna sitja ég tel að þetta mál menn geti tiltölulega með skjótum hætti tekið afstöðu til þessa máls það felur sem sagt í sér að til fimm ára verði heimilt að endurgreiða virðisaukaskatt vegna kaupa á varmadælum og síðan er sú hvatning höfð uppi til hæstvirts fjármálaráðherra að samhliða því verði þetta að lögum verði tollar og önnur aðflutningsgjöld að minnsta kosti tímabundið afnumin af þessum varmadælum að lokinni þessari umræðu óska ég eftir að þessu máli verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar ætli hún heiti það ekki núorðið til umfjöllunar og síðan aðra umræðu